Die Situation spitzt sich zu.

Es wäre wirklich beschämend, wenn man einfach nur abwarten würde, was in Ägypten passiert.

Ich weiß, wir brauchen Diversifizierung, weil wir auch im Osten mit Russland und den Transitländern, Weißrussland und der Ukraine, eine problematische und sehr schwierige Situation haben. Aber Diversifizierung kann nicht bedeuten, sich jetzt weiter mit Krisenländern und Despoten einzulassen.

Wir brauchen mehr Geld im Kriseninstrument, sonst können wir eine Hilfe für Spanien und Portugal demnächst vergessen.